Principala dificultate întâmpinată de noii și tinerii antreprenori o reprezintă accesul la finanțare.

Ce bancă finanțează un tânăr antreprenor fără experiență? Cum să te cotezi la bursă fără expertiză? Cum să accesezi alte piețe când anumite țări oferă facilități fiscale marilor companii? Cum, practic, să aibă o persoană încredere să își deschidă astăzi o companie în Europa? Este important să stabilim o strategie la nivel european pentru facilitarea accesului la finanțare de către IMM uri. Factorul de risc pentru IMM uri este o primă măsură bună, dar este insuficientă. Europa și statele membre trebuie să sprijine oferirea de finanțări pentru IMM uri dar și pentru start up uri. Spre exemplu, Fondul european pentru investiții strategice prevedea alocarea de finanțări pentru IMM uri, dar, din păcate, suntem departe de cei 75 de miliarde EUR promiși pentru IMM uri prin acest plan și nu avem soluții.